Hvala lepa za besedo. Grdi kapitalisti. Zelo me boli, ko moram poslušati te besede, saj sama nikoli ne razmišljam o podjetnikih, kot o grdih kapitalistih. Veseli me, da so uspešni, a ne moremo, ne smemo pozabiti, da so uspešni tudi zaradi delavcev, ki delajo pri njih. Ko poslušam predlagatelja, ne morem da ne rečem, da je njihov predlog pozitiven. Predvsem pa je všečen. In to ne samo za delodajalce. Temveč za širšo Lagala bi, če bi rekla, da se ne strinjam, da bi morali delavcu nameniti višjo neto plačo. A žal je to zelo težko izpeljati na način, kot ga predlaga predlagatelj, saj bi s tem v blagajni povzročili zelo velik primanjkljaj in bi bilo nemogoče zadovoljiti potrebam družbenih skupin, da bi obdržali sedanjo situacijo. Naj ponovim, da je poslanska skupina SDS že lani novembra vložila predlog Zakona o dohodnini, s katero so želeli znižati stopnjo po dohodninskih razredih in zvišati splošno olajšavo. Glavni cilj novele je bil znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela, s čimer naj bi se zvišale neto plače delavcev. Po predlogu bi se stopnja obdavčitve v vseh petih dohodninskih razredih znižale za dve odstotni točki. Splošna olajšava, ki jo lahko koristijo vsi zavezanci, pa bi se zvišala s tri tisoč tristo dva evra na tri tisoč petsto evrov. Poleg tega naj bi se meje obstoječih petih dohodninskih razredov za dva tisoč zvišale za dva tisoč evrov. In bi torej zavezanci v naslednjih dohodninskih razredih z višjo stopnjo obdavčitve napredovali nekaj pozneje kot zdaj. Naj opozorim, da so v SDS s podobnim predlogom poskušali že dva tisoč sedemnajst, a ga je državni zbor zavrnil. Prav tako je državni zbor predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini na tretji seji devetnajstega decembra dva tisoč osemnajst zavrnil oziroma izglasoval sklep, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagana novela je torej že druga novela Zakona o dohodnini v tem mandatu. Od predhodnih se razlikuje le v zvišanju splošne dohodninske olajšave na štiri tisoč evrov. Kot novost pa predlaga dodatno usklajevanje davčnih osnov in neto letne davčne osnove z indeksom cen življenjskih potrebščin, se pravi inflacijo. Podobno zahtevo imajo tudi sindikati. Cilj predlaganih rešitev je zagotoviti višje neto plače za vse delavce, ne glede na njihovo višino. Z davčno razbremenitvijo dohodka se naj bi povečala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, zmanjšala brezposelnost in obseg sive ekonomije. S predlaganimi ukrepi predvidevajo izpad tristo sedeminosemdeset milijonov evrov. Vendar pa ocenjujejo, da bo dejanski izpad bistveno manjši ali pa ga sploh ne bo. Zvišanje neto plač delavcev se bo prelilo v potrošnjo in s tem v povečanje prihodkov iz naslova davka na dodano vrednost. Želim opozoriti, da je SDS vložila svojo novelo Zakona o dohodnini le osem dni zatem, ko je vlada sprejela predloga sprememb Zakona o dohodnini in pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, s katerim se regres za letni dopust v višini do sto odstotkov povprečne plače razbremenjuje dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Razbremenitev bo veljala že za tekoče davčno leto. Vlada predloga obeh zakonskih sprememb v državni zbor pošilja po nujnem postopku, da bi že letos dobili višji regres. A kot že omenjeno, je je pred vlado spremembo istega zakona vložila SDS. Njeni predlogi se sicer ne nanašajo na člene, ki urejajo regres, ampak ga je potrebno vseeno prej obravnavati, nato pa se lahko v zakonodajnem postopku obravnava vladna predloga. SDS sicer trdi, da njihov predlog ni ovira za sprejetje spremembe glede regresa, kar pa ne drži. Zato bomo morali vladna predloga obravnavati na izredni seji državnega zbora, ki bo sledila tej seji, oziroma potem, ko bo državni zbor SDS-ovim novelam zavrnil. Ker želim, da vsi upravičenci dobijo regres čim prej, in ker bo tej tematiki namenjena posebna izredna seja državnega zbora, bom glasovala proti predlaganim spremembam Zakona o dohodnini, ki ga je predlagala SDS. Nikoli pa ne bom verjela, da bi predlagatelj, če bi bil na našem mestu oziroma če bi imel vlado, to dejansko tudi storil. Hvala lepa.